Maar ik zou wat meer assertiviteit willen als het gaat over mensenrechten. Het kan toch niet dat wij verder producten blijven invoeren die in China gemaakt zijn met dwangarbeid?

Laten we ons ook verzetten tegen dumping en tegen overmatige staatssubsidies. Ten derde, veel meer budget naar innovatie, de sleutel voor herstel, de sleutel evenzeer voor de Green Deal.

We zijn daar veel te fragiel, dus verhoog dat budget voor innovatie. Tot slot, humaan asielbeleid, maar wel onze buitengrenzen beschermen en geen illegalen binnenlaten. Dit is wat de mensen vragen.